Domnule președinte, după Vilnius, Uniunea Europeană a spus Ucrainei că ușa noastră rămâne deschisă. Eu cred că ar trebui să precizăm pentru Ianukovici ușa este închisă. Nu trebuie să perseverăm în eroare și să ne închipuim că președintele Ucrainei e altceva decât o moștenire a războiului rece. Eu așa înțeleg prezența ucrainenilor în stradă. Vor o alternativă la Ianukovici, nu o nouă negociere a Uniunii cu acesta. Mai e ceva. Mă întreb dacă mai putem considera Rusia partenerul nostru strategic. Ar însemna să acceptăm că un partener strategic face presiuni și îi amenință pe prietenii noștri din vecinătatea estică. În fine, solicit Comisiei sprijinul pentru ca Moldova să finalizeze semnarea acordului de asociere înaintea sfârșitului mandatului actual al Comisiei și al Parlamentului.